Weder die Ombudsperson in den USA ist unabhängig und das haben wir von Anfang an kritisiert noch findet irgendeine ordentliche Aufsicht durch die zuständige Handelsbehörde statt, und gegenüber der US Regierung haben die Europäer nicht wirklich ein echtes Rechtsmittel, ein wirksames Rechtsmittel. Und die Überwachungsgesetze sind nicht geändert, sondern verlängert worden. Die Massendatensammlung geht kräftig weiter, als sei nichts geschehen. Vielleicht sollten sich die USA erst mal ein vernünftiges Datenschutzsystem zulegen, dann müssten wir den Zirkus, den wir hier pausenlos veranstalten, wirklich nicht länger machen. Ich erinnere Sie nochmal daran Ja, Safe Harbour wurde wegen der Massenüberwachung vom EuGH annulliert und nicht wegen eines unschönen Namens. Wir nennen das jetzt einfach anders. Und die Amerikaner hatten auch einige Zusagen gemacht, z.

Klagewege für die Europäer zu schaffen. Passiert ist aber nicht viel.

Wenn man so will, ist das illegal. US Firmen machen fröhlich Milliardengewinne, während wir zuschauen, wie Tag für Tag EU Recht mit Füßen getreten wird. Die Kommission ist die Hüterin der Verträge, und deswegen fordern wir sie auf, das Privacy Shield zu suspendieren, wenn nicht bis zum

Und wenn die Kommission das nicht tut, müssen wir über eine Untätigkeitsklage gegen sie sprechen.